Neexistuje systém národních voleb, nezávislého soudního systému či právního státu, což je pro mě jednoznačným důkazem toho, že to je největší autoritářský režim na světě.